Voorzitter, mevrouw Malmström, we zijn precies daarom hier, om u te helpen de verschillende lidstaten te overtuigen van de noodzaak om deze vluchtelingen die in Tunesië zitten en geen kant op kunnen, te herhuisvesten op het Europese continent.

En in tegenstelling tot wat mijnheer Tannock net zei, zijn dit mensen die niet meer terug naar huis kunnen, Somaliërs, Eritreërs, Soedanezen en nog een paar moeilijke landen in Afrika. Er waren een jongen en een meisje daar, die ik trof in dat kamp in Shousha. Hij was 19, zij was 18, ze kwamen uit Somalië, hij had al langer gewerkt in Libië en zij was zwanger.

Misschien is ze ondertussen wel bevallen. Maar het was juli, zij was zwanger, in die tent, in dat zand. Hij was 19 en had er al een carriëre op zitten als arbeider in Libië. Dat soort mensen, dat soort gezinnen verdienen een nieuwe kans. Dan is het schaamteloos om te zien dat de Europese lidstaten we hebben alle ambassadeurs aan tafel gehad in de hoofdstad van Tunesië, die dagen dat die wegkijken en niets doen. Mevrouw commissaris, onze steun heeft u. Wij zullen allemaal direct onze eigen lidstaten aanschrijven, maar ik vind het spijtig dat ik het Pools Voorzitterschap nu niet om een reactie kan vragen.